Monsieur le Président, mes chers collègues, 21 points divers et variés sont égrenés dans cette proposition de résolution. Et si, comme le reconnaît le directeur général Roberto Azevêdo, ces suggestions ne devraient sans doute avoir aucun impact chaque État bénéficiant de facto d'un droit de veto il arrive malheureusement que ça fonctionne et, dans ces cas là, c'est toujours à notre détriment. Ainsi, en Occitanie, et plus particulièrement à Sète, nos producteurs de biodiesel de colza ont été contraints de réduire leurs activités et de licencier à la suite de la décision de l'Union européenne de favoriser l'importation de biodiesel de soja argentin. En effet, chaque fois, Bruxelles préfère sacrifier les intérêts des acteurs économiques des États membres sur l'autel de l'ultralibéralisme, que défend l'OMC, plutôt que de protéger nos entrepreneurs et nos producteurs du mondialisme et de la concurrence déloyale. Nous, nous sommes résolus à défendre un autre choix celui du protectionnisme intelligent et la défense de notre production et des emplois de nos compatriotes.